Das Internet lebt von einem interessanten Widerspruch. Es gibt kaum etwas, das stärker reguliert ist.

Computerprogramme, die haben keine Natur, die bestehen nur aus künstlichen Regeln und Vorgaben, die von Menschen getroffen wurden.

Diese Freiheit der künstlichen Unreguliertheit ist bedroht, weil sich Interessen geändert haben, weil sich Regierungen und Konzerne sehr oft darin einig sind, dass eine stärkere Regulierung, eine andere Regulierung des Netzes ihnen größere Vorteile verschaffen würde. Es steht dem Europäischen Parlament gut an, sich für das Internet Governance Forum einzusetzen und für ein freies Netz einzutreten, das weiterhin eine offene Regulierung international vertritt und sich dafür einsetzt, auf internationaler Ebene, und das verstärkt macht.

Ein freies Internet braucht Netzneutralität, da sind wir uns einig.

Aus meiner Sicht ist Netzneutralität etwas, das man nicht abstufen kann, nicht einteilen kann, nicht differenziert betrachten sollte, sondern jeder Datenverkehr sollte gleich behandelt werden. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen.